Wir wissen, dass die Richter völlig überlastet sind und schlechter ausgestattet sind als die Richter in Luxemburg. Die EU sollte und da frage ich Sie, ob Sie zustimmen dafür sorgen, dass sie die gleichen Arbeitsbedingungen, die gleichen Standards, die gleiche Ausstattung haben, denn dann können wir auch auf gute Urteile hoffen. Würden Sie sich dafür einsetzen, dass das Parlament und die EU eine bessere Ausstattung des Gerichtshofs in Straßburg unterstützen?